Voorzitter, nu het Verdrag van Lissabon van kracht is geworden, kunnen burgers een burgerinitiatief lanceren. Dat is winst, want de burgers staan nog te ver bij Europa vandaan en het is lastig hen bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Het burgerinitiatief vind ik een goede mogelijkheid om het draagvlak voor Europa bij de burgers te vergroten. Voorzitter, ik vraag nadrukkelijk aandacht voor een recent gestart burgerinitiatief. Collega Martin Kastler, hier aanwezig, is een initiatief begonnen waarin wordt opgeroepen de zondag vrij te houden als rustdag en als dag voor familie en bezinning. Ik ondersteun zijn pleidooi van harte en volledig en ik werk met hem samen om zo veel mogelijk handtekeningen op te halen in Nederland. Ik roep iedereen op dit initiatief te steunen en uit te dragen. Initiatieven als dit kunnen aangeven wat de burger belangrijk vindt. Ik roep Parlement en Commissie op om deze signalen zeer serieus te nemen, want Europa is er voor de burger, de burger niet voor Europa!